frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á vatnalögum þetta eru ákaflega einfaldar tillögur sem er að finna í þessu frumvarpi það er lagt til að gildistöku vatnalaganna sem áttu að taka gildi núna fyrsta nóvember næstkomandi verði frestað um ár tildrög þessa máls frú forseti er öllum ljós á sínum tíma þegar fyrrverandi ríkisstjórn lagði hér fram

líkast til voru það hörðustu átök sem urðu á því kjörtímabili milli stjórnar og stjórnarandstöðu undir lok annarrar umræðu var gert samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu og á þeim tímapunkti umræðunnar þá gaf ríkisstjórnin þáverandi ákveðna yfirlýsingu mig langar með leyfi forseta að lesa þessa yfirlýsingu eða hluta úr henni sem var flutt af

náðist ég vísa í ræðu háttvirts þingmanns valgerðar sverrisdóttur sem þá gegndi embætti iðnaðarráðherra með leyfi forseta hæstvirtur þáverandi ráðherra sagðist svo ég mun nú lesa yfir yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tilefni af samkomulaginu með leyfi forseta náðst hefur samkomulag milli allra þingflokka um framvindu frumvarps til nýrra vatnalaga samkomulagið felur í sér að iðnaðarráðherra mun þegar frumvarpið hefur verið samþykkt skipa nefnd með fulltrúum allra þingflokka auk eins fulltrúa sem tilnefndur skal af umhverfisráðherra og formanns sem skipaður skal án tilnefningar skal nefnd þessi taka til skoðunar samræmi laga þessara við önnur þau lagaákvæði íslensks réttar sem vatn og vatnsréttindi varða þar á meðal fyrirhugað frumvarp umhverfisráðherra til vatnsverndarlaga sem byggjast mun að stofni til á tilskipun evrópusambandsins frá árinu tvö þúsund númer sextíu og fyrirhugað frumvarp iðnaðarráðherra til laga um jarðrænar auðlindir í starfi sínu skal nefndin einnig hafa til hliðsjónar tillögur nefndar iðnaðarráðherra sem skipuð er á grundvelli ákvæðis til bráðabirgðalaga við lög númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu svo sem þeim hefur verið breytt á yfirstandandi þingi nefndin skal skila áliti sínu eigi síðar en fyrsta október tvö þúsund og sex síðan frú forseti fylgdi með yfirlýsing um seinni hluta samkomulagsins sem var svohljóðandi með leyfi forseta þá hefur verið ákveðið að gildistöku nýrra vatnalaga verði frestað fram til fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö eins og má ráða af þessu frú forseti þá gerði þáverandi stjórnarandstaða samkomulag við framkvæmdarvaldið á þessum tíma það fólst í tvennu í fyrsta lagi að frestað skyldi gildistöku vatnalaga um tiltekinn tíma í öðru lagi þá var því lofað af hálfu ríkisstjórnarinnar að alþingi fengi að koma að tiltekinni skoðun sem lýst var í yfirlýsingu þáverandi iðnaðarráðherra sérhver þingflokkur á alþingi átti þá að tilnefna mann til nefndarstarfa sem átti að hafa þetta með höndum frá því er skemmst að segja frú forseti að þegar ég kom í iðnaðarráðuneytið og fór að spyrjast fyrir um framvindu starfa þessarar nefndar þá kom það í ljós að hún hafði aldrei verið skipuð þáverandi iðnaðarráðherra hafði að vísu óskað eftir tilnefningum í nefndina og ég fann í fórum ráðuneytisins drög að skipunarbréfi sem dagsett voru fyrsta september síðasta árs það er þann hinn sama dag og nefndin sem aldrei var skipuð átti að ljúka störfum

hluti af svíki það loforð það er þess vegna sem ég legg fram þetta frumvarp um þetta er góð sátt milli núverandi stjórnarflokka þessa nefnd mun ég síðan skipa núna á næstu dögum þegar máli þessu vindur fram